diesla przodująca w świecie, to jest technologia, w której mamy przewagę konkurencyjną i jeżeli my będziemy próbowali administracyjnie i podatkowo ją zniszczyć, to będzie to koszt dla europejskiego konsumenta i dla europejskiej gospodarki.

Podobny problem mamy z węglem 30 europejskiej gospodarki jest dzisiaj uzależnione od produkcji węgla i zwiększenie o 25 czy nawet 30 z dnia na dzień bo 5 lat w gospodarce to jest z dnia na dzień kosztów energii spowoduje, że Europa poniesie wszelkie konsekwencje ekonomiczne tego faktu.